Monsieur le Président, c'est avec la satisfaction du devoir accompli que je vois aujourd'hui se terminer ce vaste chantier. Quatre ans, cela fait quatre ans que nous travaillons sur cette refonte du règlement médicaments vétérinaires avec ce triple objectif de protection de la santé animale donc de la santé humaine de la lutte contre l'antibiorésistance et de la compétitivité de nos élevages et de notre industrie du médicament vétérinaire. Nous pouvons le dire sans rougir, le résultat est un grand pas en avant pour la santé publique. Je tiens à remercier mes collègues rapporteurs fictifs, le commissaire Andriukaitis et la présidence bulgare, qui ont tous permis d'obtenir cet excellent résultat. Car au delà des agriculteurs ou des propriétaires d'animaux domestiques, l'utilisation des médicaments vétérinaires nous concerne tous. Elle a en effet un impact direct sur notre environnement et notre alimentation, bref sur notre santé. L'enjeu majeur de cette révision était ainsi la lutte contre la résistance aux antibiotiques, alors que l'Organisation mondiale de la santé ne cesse de dresser des constats alarmants. Selon l'OMS, la résistance des infections aux antibiotiques pourrait bientôt faire chaque année plus de morts que le cancer. Or, la lutte contre ce fléau doit commencer dans les élevages où l'on a longtemps eu recours aux antibiotiques à des fins purement préventives. Ainsi, en 2015, l'utilisation des antibiotiques en médecine vétérinaire était encore deux fois plus importante qu'en médecine humaine. Ce règlement doit permettre de changer durablement cet état de fait grâce à une surveillance plus fine, à un encadrement renforcé de l'utilisation des antibiotiques, à l'interdiction de l'usage vétérinaire des antimicrobiens d'importance critique pour la médecine humaine. Il faut aussi rappeler que la première des solutions, c'est la prévention grâce notamment aux mesures de biosécurité. Les antibiotiques ne doivent être utilisés qu'en dernier recours et en aucun cas pour compenser le non respect des bonnes pratiques d'élevage.

Ces nouvelles règles, je tiens à le souligner, ne visent pas à stigmatiser les éleveurs et les agriculteurs, dont nous connaissons les difficultés, mais au contraire à les aider à mieux soigner les troupeaux, et parce que l'antibiorésistance est un phénomène mondial, nous avons tenu à imposer dans le texte la réciprocité de nos normes en matière d'usage des antibiotiques.

Il n'y aura plus d'importations de viande provenant de pays qui continuent, par exemple, à autoriser les antibiotiques comme facteurs de croissance. Finie l'hypocrisie consistant à imposer à nos éleveurs des normes que les autres ne respectent pas.

Outre la question des antibiotiques, le texte comprend bien sûr d'autres avancées importantes. Grâce à des mesures incitatives ciblées et à la réduction du fardeau administratif, il permettra notamment de stimuler l'innovation sur le marché vétérinaire, qui est confronté à un vrai problème de disponibilité des traitements. C'est donc une approche globale, transversale, qui promet de transformer durablement et pour le meilleur, le monde de la santé animale. Ces changements profiteront à tous les acteurs du secteur au premier rang duquel on retrouve agriculteurs et vétérinaires, mais aussi à tous nos concitoyens qui ont à cœur de savoir ce qu'ils retrouvent dans leur assiette. Surtout, forte de sa conception si particulière des enjeux sanitaires et environnementaux, l'Europe se place ainsi avec détermination à l'avant garde de la lutte contre la résistance aux antibiotiques.